Es el principio de un camino, el inicio de una tarea creo que la vitalidad de su esfuerzo tiene que ver con la posibilidad de ayudar a detectar, a prevenir, a combatir y a castigar el blanqueo, la corrupción, esencialmente.

Cuando la señora Reding presente aquí su propuesta legislativa, verán que el Fiscal Europeo solo tendrá competencias para entender de la correcta utilización de los fondos de la Unión. Como ven, el Fiscal no va a tener ninguna competencia para luchar contra el tráfico ilícito de armas o de drogas, o contra el fraude con tarjetas de crédito o la trata de seres humanos. Por eso, conviene que, en una segunda etapa, cuando estemos en presencia del informe definitivo, podamos definir bien, ya, cuáles son las competencias del Fiscal Europeo para no caer en frustraciones.